Prawo do życia i ochrony godności to podstawowe prawo człowieka.

Zamknięcie biura wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców i wydalenie jego 26 pracowników z Libii to działanie wymierzone w 12 tysięcy uchodźców, którymi się zajmowali. Warunkiem zawarcia z Libią umowy w sprawie imigracji musi być podpisanie przez Libię Konwencji Genewskiej o międzynarodowych prawach uchodźców oraz innych ważnych konwencji i protokołów dotyczących praw człowieka. W Unii Europejskiej prawa człowieka są podstawową wartością.